frú forseti við ræðum hér um skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra valgerðar sverrisdóttur og ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að mér finnst góða skýrslu og greinargóða og sömuleiðis hennar ræðu hér fyrr í morgun í skýrslunni sjálfri eins og í umræðunum hér í dag er komið víða við en ég mun hér í ræðu minni koma aðeins inn á nokkur atriði sem varða utanríkisstefnu íslands ég tel að það sé hverri þjóð mikilvægt að reka sjálfstæða og skýra utanríkisstefnu og það höfum við íslendingar gert stefnan eins og gefur að skilja er í sífelldri mótun og það má segja að á undanförnum mánuðum hafi orðið meiri breytingar á stöðu utanríkismála hér á landi og öryggis og varnarmálum okkar en orðið hafa um langa hríð ég tel að hvað öryggis og varnarmálin varðar hafi hæstvirt ríkisstjórn haldið vel á málum miðað við þá erfiðu stöðu sem upp var komin breytingarnar sem orðið hafa kalla auðvitað á aukið frumkvæði af hálfu okkar íslendinga við að tryggja öryggi og varnir landsins og ég tel að að einhverju leyti hafi verið brugðist við því af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar en um leið auðvitað eru aðrar breytingar í undirbúningi og brýnt að halda vel og hratt á þeim

samstarf á þessum vettvangi við bandaríkin verður auðvitað áfram mikilvægt en ég persónulega fagna þeim áherslum hæstvirts utanríkisráðherra sem hún hefur lagt fram um að rækta enn frekar tengslin við evrópu og tek undir að við þurfum að fylgjast náið með þróun þessara mála á vettvangi evrópusambandsins ég tók líka eftir því í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra að ráðherra telji nauðsynlegt að efla samráð og samstarf við þau ríki sem deila hagsmunum okkar við norðanvert atlantshaf þar skipta bandaríkin auðvitað máli en ekki síður kanada bretland og norðurlöndin og ég tek heils hugar undir þetta frú forseti ég vil ræða hér sérstaklega í þessum umræðum okkar um þróunarsamvinnuna og ég fagna því mjög að hæstvirtur utanríkisráðherra ætli sér að fara í stefnumótun um þróunarsamvinnu okkar íslendinga og ræddi meðal annars um þau mál í gær við háttvirtri utanríkismálanefnd þingsins og sat ég þar enda fulltrúi og er einnig rætt um að endurskoða lögin um stofnunina enda eru þau orðið tuttugu og fimm ára gömul eins og fram kom í ræðu hæstvirts ráðherra er baráttan fyrir efnahagslegum dag félagslegum framförum ekki aðeins barátta gegn fátækt heldur er hún jafnframt barátta fyrir friði og öryggi vegna þessa er einmitt samstarf og samþætting friðargæslunnar þar með talið þeirrar íslensku og síðan þróunarsamvinnunnar einmitt svo mikilvæg og ég fagna því að þessi sjónarmið skuli vera höfð uppi ég tel að við getum verið stolt af framlagi okkar og af starfi þróunarsamvinnunnar í gegnum tíðina mjög merkilegt starf hefur þar verið unnið og ég verð nú að viðurkenna að ég þekki ágætlega til hennar starfa enda má segja að fjölskylda mín hafi tekið þátt í henni á mínum yngri árum um árabil þegar við tókum gott í verkefni á vegum stofnunarinnar á grænhöfðaeyjum og hefur maður þess vegna auðvitað fylgst náið með þróun starfsins á vegum stofnunarinnar á síðustu árum og fagna ég þeirri miklu þróun og aukinni áherslu sem ríkisstjórnin hefur sett á þessi mál við verðum auðvitað sífellt að vera gagnrýnin á hvern hátt verkefnin sem við veljum að fara í á vegum þróunarsamvinnunnar hvernig þau gagnist best og hverjum þau gagnist best ég vil aðeins koma inn á ákvörðun ríkisstjórnarinnar um stóraukin framlög til þróunarmála sem ég held einmitt að séu mjög mikilli og til sanns um að íslendingar axli ábyrgð sína á vettvangi alþjóðamála og alþjóðastjórnmála því að við eru auðvitað rík þjóð sem berum ríkar skyldur í alþjóðasamfélaginu á árinu tvö þúsund og fjögur ákvað ríkisstjórnin að stórauka framlög sín til þróunarmála á

ríkisstjórnin hafi staðið við hana en á næsta ári miðað við það fjárlagafrumvarp sem liggur hér fyrir þingi er gert ráð fyrir að framlögin muni nema um þrjú komma tveimur milljörðum króna eða sem svarar núll komma tuttugu og átta prósent áætlaðrar landsframleiðslu og með áframhaldandi hækkun munu framlögin svo nema fjóra komma fimm milljörðum króna á árinu tvö þúsund og níu það er auðvitað mikilvægt að þessum fjármunum verði vel varið en ég fagna því mjög að íslendingar afar axlað þá ábyrgð að bæta í hvað þetta varðar ég get ekki látið hjá líða að koma aðeins að orðum háttvirts þingmanns þórunnar sveinbjarnardóttur þeim orðum sem hún lét falla hér um samráðið um endurskoðun þróunarsamvinnustofnunarinnar og stefnumótun í þeim efnum einmitt á fundi háttvirtrar utanríkismálanefndar í gær voru þessi mál þar rædd og fannst mér ráðherra lýsa því þar yfir og nefndarmenn háttvirtur tóku undir með ráðherranum að mikilvægt væri að ráðuneytið hefði samstarf við þingið og við háttvirtri utanríkismálanefnd um þróun þess mála og lýsti ráðherrann því yfir að hann væri að sjálfsögðu tilbúinn til þess að stuðla að því mér finnst því í sjálfu sér óþarfi að vera í einhverri fýlu eða draga úr því af því að þetta kom líka fram í ræðu hæstvirts ráðherra hér fyrr í dag hvað varðar þróunarsamvinnuna eigum við einmitt að byggja á styrkleikum okkar í þróunarsamvinnunni og í baráttunni gegn fátækt í þróunarlöndum og ég vil þar nefna þekkingu okkar í sjávarútvegsmálum þekkingu okkar og árangur í heilbrigðismálum og velferðarmálum almennt og tel ég þar með menntamálin áherslu á málefni kvenna í þróunarsamvinnunni á vegum stjórnvalda tel ég einmitt vera árangursríka leið til þess að ná raunverulegum árangri hvað þessi mál varðar og við eigum að halda áfram á þeirri braut við eigum að vinna að endurskoðun þróunarsamvinnunnar með þeim hætti að um starfsemi hennar ríki einhugur meðal þjóðarinnar og að starfsemi hennar skili sem mestum árangri því að eins og ég sagði þó að við séum fámenn þjóð þá árum við rík þjóð sem ber mikla ábyrgð í samfélagi þjóðanna frú forseti ég vil nefna það vegna ræðu háttvirts þingmanns sigurjóns þórðarsonar hérna áðan að ég tel einmitt að ég sé sammála honum um það að við eigum auðvitað alltaf að vera gagnrýnin og fara varlega hvað varðar fjárveitingar við þurfum auðvitað að vera skynsöm í uppbyggingu og rekstri utanríkisþjónustunnar það er alveg hárrétt og ég tek undir það en ég tel að sú góða uppbygging sem hefur orðið á rekstri og í uppbyggingu utanríkisþjónustunnar sé til hins góða vegna þess að við auðvitað erum hér sjálfstæð þjóð sem erum samt eyþjóð og lítil þjóð og þurfum að rækta vel pólitísk tengsl og ekki síst viðskiptatengsl okkar við umheiminn

þess að íslendingar eru og hafa verið í mikilli útrás og við eigum frekar að örva og efla þá starfsemi en hitt hæstvirtur forseti ég vil hér einnig koma inn á nýjar áherslur hæstvirts utanríkisráðherra um íslensku friðargæsluna sem nýlega hafa verið kynntar það má með sanni segja að friðargæslan íslenska standi á merkum tímamótum utanríkisráðherra vinnur að endurskoðun friðargæslunnar og hefur sett fram ný markmið í ljósi þeirrar reynslu og þekkingar sem við íslendingar höfum aflað okkur þau fimm ár sem friðargæslan hefur starfað í núverandi mynd sú staðreynd að við erum herlaust land hlýtur að móta áherslur okkar í friðargæslunni um leið og ég tel að hún skapi okkur ákveðna sérstöðu í samstarfi við önnur ríki og alþjóðastofnanir mikilvægt er að sátt ríki um starfsemi friðargæslunnar og ég tek því undir með utanríkisráðherra um að afar mikilvægt sé að þingið og utanríkismálanefnd sem og þjóðin öll ræði um starfsemi friðargæslunnar og áherslur í starfi hennar í þeim tilgangi mætti einmitt hæstvirts utanríkisráðherra á fund háttvirtrar utanríkismálanefndar þingsins og þar voru þessi mál rædd ég fagna þessum áherslum um að mýkja ásýnd friðargæsluna og auka starfsemi hennar á borgaralega sviðinu áherslunni er sérstaklega beint að fjórum sviðum löggæslu og réttarfars flugmála og flugvallarstjórnar fjölmiðla og upplýsingamála og síðan heilbrigðismála í þessum anda einmitt er nýtt verkefni á vegum friðargæslunnar en íslensk ljósmóðir og íslenskur hjúkrunarfræðingur eru farin til afganistan eins og við þekkjum og höfum heyrt í fréttum þar sem þau munu standa eftir fæðingarnámskeiði á íslandi er einmitt lægstur burðarmálsdauði í heiminum og við eigum á að skipa vel menntuðu og reynslumiklu fagfólki á öllum sviðum heilbrigðiskerfisins og höfum einmitt því til margt að leggja á vettvangi alþjóðasamstarfsins á þessu friði ég tel þetta verkefni vera gott dæmi um þróun sem er að verða í friðargæslunni og þróun sem um leið gefur fleiri konum á að starfa fyrir íslensku friðargæsluna og ég fagna því mjög við íslendingar berum ábyrgð eins og ég hef sagt í samfélagi þjóðanna og sérstaklega í ljósi þeirrar almennu velferðar sem við höfum skapað okkur og við eigum á að skipa vel menntuðu og reyndu fólki á mörgum sviðum sem getur lagt sitt af mörkum til alþjóðasamfélagsins og vil ég þar nefna þetta verkefni mæðra og ungbarnaeftirlitið ég nefni líka verkefni á sviði flugvalla og flugmálastjórnunar í kosovo og kabúl og ég tel að stefnumörkun hæstvirts utanríkisráðherra sé í takt við íslensku þjóðarsálina um að við séum herlaust land látum til okkar taka á þeim sviðum sem við erum sterk til dæmis á sviði mannréttindamála og heilbrigðismála ég er viss um að í þessum anda getum við enn frekar eflt starf íslensku friðargæslunnar og stuðlað að því að um starfsemi hennar ríki sátt og ég held að það sé mikilvægt frú forseti ég vil líka hérna koma inn á mannréttindastefnuna sem ráðherra boðaði í ræðu sinni að ráðherrann hæstvirtur væri að beita sér fyrir að unnið yrði að í utanríkisráðuneytinu og rædd að sjálfsögðu síðan hér í þinginu og

utanríkisþjónustunnar fyrir hönd íslands hvar sem við komum og tökum auðvitað þátt víða í alþjóðasamstarfi þess vegna hefur verið ákveðið að marka heildstæða stefnu í mannréttindamálum og er sú vinna hafin eins og greint hefur verið frá í utanríkisráðuneytinu stefnt er að því að drög að slíkri stefnu verði tilbúin í febrúar tvö þúsund og sjö og verða þau þá kynnt og rædd í háttvirtri utanríkismálanefnd ég vil líka fagna þeirri yfirlýsingu ráðherrans og eins og kom fram á fundi háttvirtrar utanríkismálanefndar í gær á þessu ári og ég fagna þessari yfirlýsingu mjög og finnst það vel til fundið og það særði mann hvernig þau mál öll fóru á sínum tíma þannig að ég fagna þessu frú forseti hér hefur auðvitað verið víða komið við í umræðum um utanríkismál enda snerta þau marga þætti

halldór ásgrímsson beitti sér ávallt fyrir mikilli umræðu á vettvangi þingsins og stjórnmála almennt um evrópusambandsmálin ég held að það sé af hinu góða og við eigum ekki að forðast þá umræðu heldur þurfum við auðvitað að taka þátt í henni fylgjast náið með þróun mála innan evrópusambandsins og á vettvangi alþjóðasamstarfi og samfélagsins framsóknarflokkurinn markaði sér þá stefnu á síðasta flokksþingi tvö þúsund og fimm að það væri mikilvægt að við beittum okkur fyrir umræðu og mikilvægt að þjóðin væri upplýst um kosti og galla aðildar að e e s samningnum á sínum tíma því að þá var hann auðvitað mikið til umræðu og á vettvangi flokksins skyldi halda áfram upplýsingaöflun og vinnu við mótun samningsmarkmiða og hugsanlegs undirbúnings aðildarviðræðna við evrópusambandið niðurstöður þeirrar vinnu ætti svo að bera undir næsta flokksþing sem haldið verður í febrúar mars á næsta ári tvö þúsund og sjö en skýrt í þeirri stefnu kom fram líka að kæmi til aðildarviðræðna skyldu að sjálfsögðu niðurstöður slíkra viðræðna verða bornar undir þjóðaratkvæði og ég tel reyndar að um það sé almenn sátt það er auðvitað spennandi fyrir okkur framsóknarmenn á næsta flokksþingi að taka þátt í og fá þar niðurstöður þessarar vinnu sem hefur verið nú á vettvangi flokksins um alllanga hríð það er auðvitað ekkert launungarmál að það eru skiptar skoðanir um þetta mál en ég held samt sem áður að það sé mikilvægt að höldum áfram að ræða þau fordómalaust og af heilum hug af því að þetta